Ja, hvala, podpredsednik. Impresiven zapis. Ampak gre popolnoma mimo, poante oziroma vprašanja. Spoštovani predsednik vlade, zdaj, kako imenovati neko neresnico drugače kot laž? Ne ne bodimo politično korektni. Sami ste večkrat zatrdili, da je višina socialne pomoči enaka devetdesetim odstotkom minimalne plače, to je laž, to ne drži in to je sistematično delo na Ministrstvo, to ste sistematično delali vi in to je sistematično delal, sekretar Tilen Božič. Tudi ko ste govorili o socialnih pomočeh na Danskem, ste se zlagali, ker so tam tudi do dva tisoč evrov mesečno socialne pomoči visoke. Ko govorite o zlorabah socialnih transferjev, dopuščam, da se kdaj kakšna zgodi, ampak v v odgovoru na naše vprašanje je Ministrstvo za delo samo zapisalo, da evidenca o številu zlorab pravic iz javnih sredstev ne obstaja, tako da tudi sami operirate, na podlagi nekih, predpostavk ne pa dejanskih, dejanskih, podatkov. Zdaj, tisto, kar je ključno pri vsem tem, je pa še enkrat. Zavezali ste se v koalicijski pogodbi, da boste, delali na socialni državi, da boste, se boste borili proti revščini. To, kar počnete zadnja dva meseca, se pravi z vztrajnim zavajanjem in, laganjem na v tak način, da podkrepite oziroma potrdite tisto, kar je vaša skrita premisa, se pravi, da obstajajo, ljudje, ki so, izkoriščevalski in na tak način zajedajo socialno državo, je pa perfidno in vaš, vaš odkrita vaš odkrita igra. In tu tisto, kar je ključno, je, ko očitate, da ste, da je zelo, radodarna socialna država, število upravičencev se je povečalo zato, ker se je povečal cenzus, ne zaradi tega, ker bi država, bistveno kaj bistveno kaj več naredila na tem področju. Tako, da vas še enkrat sprašujem in prosim za zelo natančne odgovore, zakaj ste zavajali, da uporabim bolj politično korekten izraz, zakaj ste to sistematično počeli vi in Ministrstvo za delo, in ali odstopate od ukinitve dodatka za delovno aktivnost?